Krach na newyorské burze znamenal nejen problémy bank a továrníků, ale hlavně uvrhl do bídy a hladu desítky milionů lidí, kteří se jako tonoucí chytali každého stébla, které by jim dalo naději na lepší život.

Zatímco fašisté v Itálii a ve Španělsku a nacisté v Berlíně provolávali slávu svým krvelačným diktátorům, bylo Československo v Mnichově zrazeno vlastními spojenci. Evropa selhala přihlížela porušování dohod, nepomohla antifašistům ve Španělsku a prodala nacistům Československo.

Osvětim, Dachau, Terezín, Lidice. Miliony mrtvých a zničený kontinent. V poslední době je módní zaměňovat příčiny a následky. Nevezme se na této módní vlně a nepřepisujme podle toho historii. Mějme úctu k těm, kteří padli, abychom my tady dnes mohli žít. Zločinec musí zůstat zločincem a osvoboditel osvoboditelem.